virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex frá öðrum minni hluta fjárlaganefndar en auk mín eru á þessu nefndaráliti þeir einar már sigurðarson háttvirtur þingmaður og háttvirtir þingmenn helgi hjörvar guðjón arnar kristjánsson og jón bjarnason virðulegi forseti það sem ég vil kannski svona í upphafi í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað og ræðu háttvirts þingmanns háttvirts formanns fjárlaganefndar þá þykir mér dálítið merkilegt og gaman að því að menn séu farnir að sveigja af þeirri braut að halda því fram að hér ríki efnahagslegur stöðugleiki og farnir að ákalla þjóðina um að kjósa sig aftur vegna árs að það sé svo mikilvæga að hér ríki pólitískur stöðugleiki þetta er auðvitað virðulegi forseti þetta er sniðugt að setja stöðugleikann í nýjan búning með þessum hætti vegna þess að það er alveg ljóst að það eru engar forsendur til þess að halda því hér fram lengur að hér ríki einhver efnahagslegur stöðugleiki í rauninni má segja að afleiðingar hins pólitíska stöðugleika sem hér var lýst svo ágætlega séu hæsta verðbólga sem við höfum séð hér í fjölda ára hæstu vextir í heimi og viðskiptahalli sem hefur aldrei aldrei verið hærri en akkúrat núna þetta virðulegi forseti varð ég að nefna hér í upphafi máls míns vegna þess að þetta hefur auðvitað haft gríðarleg áhrif á heimilin og fólkið í þessu landi ég segi bara guð hjálpi okkur frá þessum pólitíska stöðugleika sem hér er verið að boða virðulegi forseti eins og oft áður kemur nú berlega í ljós að lítið er að marka fjárlög ársins bæði gjöld og tekjur fara langt fram úr því sem fjárlögin gerðu ráð fyrir í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex er lagt til að útgjöld ríkissjóðs verði aukin um rúmlega fjórtán komma þrjá milljarða króna að auki er við aðra umræðu og nú í breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar lögð til tæplega fjögur komma níu milljarða króna aukin útgjalda ofan á það með samþykkt þessa fyrirliggjandi frumvarps og breytingartillagna aukast fjárheimildir ársins um nítján komma tvo milljarða króna á árinu tvö þúsund og sex sem nemur um sex prósent af fjárlögum tekjur ríkissjóðs eru líka verulega vanáætlaðar í fjárlögum ársins tvö þúsund og sex og verða mun meiri en gert var ráð fyrir þannig er gert ráð fyrir rúmlega fjörutíu milljörðum króna í auknar tekjur í frumvarpinu og rúmlega fjórum milljörðum króna til viðbótar samkvæmt breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar frávikið þarna nemur um þrettán prósent af fjárlögum virðulegi forseti þetta er síður en svo í fyrsta skipti sem málum er þannig háttað og vekur þetta upp spurningar um þær forsendur sem tekjuhlið fjárlaganna er byggð á eins og fyrri daginn eru talsverð frávik á milli þeirra forsendna sem lagt var af stað með og þess sem raunin verður ekki síst er alvarlegt að sjá hversu mikið viðskiptahallinn hefur vaxið og hefur hann sjaldan verið meiri enda er útflutningur minni á árinu en reiknað var með en innflutningurinn mun meiri til að fara yfir breytingar og frávikin á helstu þjóðhagsstærðum og magnbreytingar á þeim má nefna það hér að þá er fjárfesting til dæmis sjö komma fimm prósentum meiri þær forsendur sem gert var ráð fyrir við fjárlög árið tvö þúsund og sex voru núll komma átta prósent að fjárfesting yrði núll komma átta prósent en áætluð niðurstaða í ár er átta komma þrjú prósent þetta er auðvitað virðulegi forseti gríðarleg breyting og sýnir sig í þeim halla sem við erum með á viðskiptum virðulegi forseti það er farið yfir fleiri slíkar breytur hér inni í virðulegi forseti það er farið yfir fleiri slíkar breytur hér inni í þessu frumvarpi í töflu sem gefur skýra mynd af því þetta segir okkur virðulegi forseti að enn og aftur eru forsendur fjárlagafrumvarpsins virðulegi forseti þótt það liggi í hlutarins eðli að afla þurfi tekna til að standa undir meiri útgjöldum skiptir máli hvernig skattbyrðin leggst á almenning og fyrirtæki rétt er að benda á að mikið af þessum auknu tekjum sem eru að koma til í þessu fjáraukalagafrumvarpi eru vegna skatts á einstaklinga það er rétt að benda á í þessu sambandi að þær skattalækkanir sem meiri hlutinn á alþingi hefur ráðist í hafa einungis skilað sér til þeirra sem mestar hafa tekjurnar en ekki til þeirra sem lægstar hafa tekjurnar aðrir hafa nefnilega fengið verulega aukna skattbyrði og þá ekki síst þeirra sem lægstar hafa tekjurnar virðulegi forseti í þessu sambandi þykir mér mikilvægt að minna á svar fjármálaráðherra við fyrirspurn rannveigar guðmundsdóttur um tekjuskatta og þróun tekjuskatta á einstaklinga og skattbyrði kemur akkúrat þetta fram þá kemur akkúrat þessi staðreynd fram þannig að það er ekki hægt að halda öðru fram þetta stendur hér í gögnum frá fjármálaráðuneytinu sem voru lögð fyrir þingið sem svar við fyrirspurn rannveigar guðmundsdóttur um þróun skatta hér á landi það liggur því alveg ljóst fyrir og á að vera hverjum manni ljóst að hér hefur skattbyrðin verið að leggjast í auknum mæli á þá sem lægstar hafa tekjurnar meðan þeir einu sem hafa fengið einhverjar skattalækkanir eru þeir sem mestar hafa tekjurnar virðulegi forseti mér þykir líka í þessu sambandi vegna þess að þessi aukna skattbyrði og þá kannski ekki síst á tekjur eldri borgara af því að við vorum að ræða þá hér áðan að hún hefur auðvitað dregið úr kaupmáttaraukningu til mjög margra og ekki síst þeirra sem lægstar hafa tekjurnar það eru þessar aðgerðir sem ráð var í við skattalækkanir þetta auðvitað virðulegi forseti skiptir máli hér inn í þessa umræðu þar sem staðreyndin er sú að ríkið er að taka hér og er að vanáætla verulega tekjuskatta á fólkið í landinu ég fór yfir þessar tölur áðan hvernig kaupmáttaraukningunni hefur verið misskipt og það er kannski óþarfi að endurtaka það hér en mig langar samt að hlaupa á þessum helstu stærðum í því vegna þess að ríkisstjórnin hefur síendurtekið nefnt hér að hér hafi verið einhver fimmtíu til sextíu prósent kaupmáttaraukning þá hafa fræðimenn gert úttektir á því og sömuleiðis einnig félag eldri borgara um hvernig þróun kaupmáttar hefur verið á þessum tíma sem þessi ríkisstjórn hefur setið staðreyndin er sú og niðurstöður úr þessum úttektum eru þær að sá hópur tíu prósent efstu það er þau tíu prósent þjóðfélagsþegna með hæstu tekjurnar hefur fengið sjötíu og sjö komma átta prósent kaupmáttaraukning eftir skatt og hópurinn tuttugu prósent sem eru lægst hafa fengið tuttugu og sex komma sex prósent ofan á þetta bætist að á næsta ári er gert fyrir og þetta erum við með hér í pappírum frá félagi eldri borgara þá er dæmigert fyrir þriðjung eldri borgara sem lægstar hafa tekjurnar að þar er

snertir á þessum þáttum hún hefur áhrif á kaupmátt fólks í landinu virðulegi forseti í fjáraukalögum fyrir árið tvö þúsund og sex þeim fjáraukalögum sem við erum að ræða hér er enn og aftur að birtast sú lausung sem þessi ríkisstjórn hefur tamið sér í umgengni við lög um fjárreiður ríkisins lögð eru til útgjöld sem ekki eiga heima í fjáraukalögum samkvæmt fjárreiðulögum í lögum um fjárreiður ríkisins er skýrt kveðið á um tilgang fjáraukalaga þar segir í fertugustu og fjórðu grein með leyfi forseta valdi ófyrirséð atvik kjarasamningar eða ný löggjöf því að grípa þarf til sérstakra fjárráðstafana sem ekki var gert ráð fyrir í fjárlögum ársins skal leitað heimilda fyrir þeim í frumvarpi til fjáraukalaga í frumvarpinu nú eru fjölmargir liðir sem alls ekki falla undir þessa grein fjárreiðulaganna og ættu betur heima í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö sem nú liggur fyrir alþingi því miður er það svo virðulegi forseti að í fjáraukalagafrumvörpum undangenginna ára og nú í ár eru verkefni sem alls ekki ættu að vera þar og ættu heima ef vinnubrögð hér væru eðlileg þá ættu þau heima undir umræðunni og ættu heima inni í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og sjö en ekki í fjáraukalögum fyrir árið tvö þúsund og sex það eru fjölmörg dæmi um þetta í þessu fjáraukalagafrumvarpi og líka í breytingartillögum sem lagðar eru fram hér við aðra umræðu breytingartillögum við fjáraukalagafrumvarpið má til dæmis nefna að byggingu reiðhalla sem á að kosta þrjú hundruð þrjátíu milljónir króna ég get nefnt hér líka fyrst við erum á liðum landbúnaðarráðuneytisins að þá eru hér lagðar til í breytingartillögu tvö og hálfa milljón króna til ritunar íslenskrar landbúnaðarsögu og áætlað er að það rit verði gefið út árið tvö þúsund og átta við erum með liði á menntamálaráðuneytið í breytingartillögum þar sem verið er að leggja aukna fjármuni til atburðar sem á að verða sextánda nóvember tvö þúsund og sjö virðulegi forseti það er ekkert í þessu sem ég ég er ekki með þessu að leggja neitt mat á þessi verkefni sem slík alls ekki þetta eru án efa allt góð og gild verkefni þetta er bara spurning um vinnubrögð og hvernig þessi meiri hluti fjárlaganefndar umgengst fjárreiðulögin það er ekkert af þessum verkefnum sem ég benda eða öðrum verkefnum sem er að finna í þessum fjáraukalögum eru einhver neyðarverkefni einhver sem þarf að bregðast við með það skjótum hraða að ekki megi ræða þau í eðlilegum farvegi það er í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og sjö ég held líka að málunum væri betur fyrir komið með því að vera rædd með fjárlögum tvö þúsund og sjö virðulegi forseti þetta skiptir máli að við séum ekki að taka inn í fjáraukalög hluti sem gætu verið í fjárlögunum vegna þess að fjárlögin verða að vera skýr rammi utan um þau verkefni sem ríkisstjórnin er að vinna hverju sinni við vitum að fjáraukalögin hafa skekkt þá mynd allverulega á undanförnum árum virðulegi forseti það má einnig nefna dæmi að í nokkrum tilfellum er verið að bæta uppsafnaðan rekstrarvanda hjá stofnunum ríkisins sem ættu með réttu að koma inn á fjárlög næsta árs ef rétt væri að málum staðið og fór háttvirtur þingmaður einar már sigurðarson ágætlega yfir það hér í andsvari er það afar tilviljanakennt hvaða stofnanir eru að fá slíkar leiðréttingar á fjáraukalögum á hverjum tíma þetta vinnulag verður auðvitað að laga svo að það sama gildi fyrir allar stofnanir ríkisins og einnig svo að hægt sé að taka heildstætt á málum stofnana sem búa við viðvarandi rekstrarvanda

enn ætlar meiri hluti fjárlaganefndar að samþykkja þessi vinnubrögð og þessa kæruleysislegu umgengni við lög um fjárreiður ríkisins virðulegi forseti minni hlutinn í fjárlaganefnd hefur gagnrýnt þetta ár eftir ár og oft hafa nú heyrst raddir innan úr stjórnarmeirihlutanum um að jú vissulega sé nú rétt að fara að taka á eru en það er aldrei gerður nokkur skapaður hlutur í því þessi vinnubrögð virðulegi forseti skekkja auðvitað heildarmyndina þegar farið er yfir stöðu einstakra stofnana á vegum ríkisins koma í ljós mikil frávik frá fjárlögum ég vil i þessu sambandi vitna hér í skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fimm sem kom út núna í lok sumars þar segir meðal annars með leyfi forseta ríkisendurskoðun hefur ítrekað bent á að fjárlög hvers árs sem samþykkt eru af alþingi feli í sér heimildir sem ráðuneytum og stofnunum beri að virða í fertugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar er kveðið á um að ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum þá hefur stofnunin ítrekað bent á að mikil frávik frá fjárlögum ár eftir ár séu til marks um meira agaleysi í fjárlagagerð og framkvæmd fjárlaga hér á landi en tíðkast í löndum sem ísland er gjarnan borið saman við frávikin hafa að meðaltali verið um fimmtán til tuttugu prósent undanfarin ár og er fjárlagaárið tvö þúsund og fimm engin undantekning slík frávik þekkjast ekki í nálægum löndum við í minni hluta fjárlaganefndar teljum að mikilvægt sé að á þessu verði tekið í eitt skipti fyrir öll það er verið að of eða vanáætla verulega á stofnanir ár eftir ár eftir ár sem sýnir hversu lítill metnaður er í fjárlagagerðinni r síðan er endrum og sinnum skotið inn í fjáraukalögin handahófskenndum leiðréttingum á stöðu einstakra stofnana þessi vinnubrögð auðvitað ganga ekki virðulegi forseti ég vil halda aðeins áfram að vitna til skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga árið tvö þúsund og fimm en þar kemur fram að fjárlagaliðir sem farið hafa fjögur prósent fram úr heimildum og fjárlagaliðir sem eiga fjögur prósent eða meira ónýtt séu um sextíu og átta prósent það er að segja sextíu og átta prósent fjárlagaliða eru með fjögur prósent eða meira í frávik og það sem meira er þá eru um þrír fjórðu þessara sextíu og átta prósent eru með meira en tíu prósent frávik þessi samantekt virðulegi forseti varpar skýru ljósi á það hvernig fjárlagagerðin er orðin svona eru hlutirnir látnir og meiri hluti alþingis hefur blessað það með sínum stimpli látnir malla í gegnum árin fjárheimildir og uppsafnaður vandi er látinn flæða á milli ára þannig að alla yfirsýn vantar og þetta hefur leitt til að fjárlög ríkisins eru orðin marklaust plagg í stað þess að vera sá skýri rammi sem þau eiga að vera um rekstur ríkisins vegna þessa alls virðulegi forseti eru fjárlögin auðvitað ónýtt verkfæri við stjórn efnahagsmála ríkisstjórnin hefur með þessari kæruleysislegu umgengni sinni um fjárlögin sýnt að það eigi ekki að nota fjárlögin sem eitt af stýritækjunum í efnahagslífinu fyrrverandi forsætisráðherra halldór ásgrímsson lýsti því meira að segja yfir í ræðu á fundi hjá seðlabankanum og það er augljóst að þessari stefnu gefur verið framfylgt áður eða fyrr sem nú og það er ekki að sjá að það séu neinar stefnubreytingar fyrirhugaðar í þeim efnum ekki á að nota fjárlögin sem stýritæki í efnahagslífinu virðulegi forseti fjárlögin geta auðvitað ekki orðið það stýritæki ef heimildir eru að velkjast aftur og aftur á milli ára fjárlögin eiga auðvitað að vera og veita skýrt yfirlit yfir hvert ár fyrir sig svo vel megi vera virðulegi forseti það er auðvitað ekki hægt að fara yfir fjáraukalögin öðruvísi en að ræða örlítið um kaupin á landsvirkjun það er hlut sveitarfélaga í landsvirkjun og hvernig það mál hefur komið allt inn hér til þingsins nú á milli fyrstu og annarrar umræðu um fjáraukalög fyrir árið tvö þúsund og sex kemur ríkisstjórnin inn á borð fjárlaganefndar og fer fram á heimild sem núna er lögð fram af meiri hluta fjárlaganefndar heimild fyrir tuttugu og sex komma níu milljarða króna lántöku vegna kaupa ríkissjóðs á eignarhlut sveitarfélaganna í landsvirkjun fyrir liggur fyrir þann tíma áður en þessi beiðni kemur inn og þessi ósk um heimild fyrir tuttugu og sex komma níu milljarða króna lántöku að þá var það komið inn í fjáraukalög inn í sjöttu grein sem er heimildargrein þá var kominn þar inn í fjáraukalagafrumvarpinu liður sem felur í sér heimild ríkisins til að kaupa hlut reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar í landsvirkjun virðulegi forseti þetta hljóta auðvitað að teljast afar sérkennileg vinnubrögð vegna þess að samningurinn um kaupin hefur ekki verið lagður fyrir fjárlaganefnd hins vegar hefur heimildaróskin verið lögð fram og það hefur verið lagt fram í þinginu en engin gögn hafa fylgt þrátt fyrir að beðið hafi verið um þau það hlýtur auðvitað að teljast sérkennilegt að það er búið að gera samninginn en það er ekki búið að veita heimildina fyrir kaupunum það er ekki búið að veita að þá komi inn ósk um heild fyrir lántökunni út af kaupunum þetta er auðvitað virðulegi forseti dálítið ja hvað á maður að segja þetta eru sérkennileg vinnubrögð svo vægt

þannig að ekki skapist deilur um málið í heild sinni auðvitað er það þannig virðulegi forseti að það er auðvitað algjörlega óháð því hvort það sé pólitískur ágreiningur um kaupin sem slík að þá er auðvitað réttara að samningurinn um kaupin fari rétta leið í gegnum alþingi áður en lánsheimildir til kaupanna eru afgreiddar í fjáraukalögum ég vil líka nefna það að það er alveg ljóst að vegna þess að samningurinn á eftir að koma hér til umræðu og heimildin hefur ekki verið fengin hvort ekki hefði verið rétt að ræða þetta inni í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og sjö mig langar í þessu sambandi örlítið að nefna þessa sjöttu grein sem ég er að tala um hér sem eru sem sagt heimilda ákvæði til ríkisins til að kaupa og selja hina ýmsu þætti þá er það alveg með hreinum ólíkindum hvað þessi grein er ofnotuð ofnotuð af ríkisstjórninni til þess að reyna að lauma hér málum risastórum málum bakdyramegin í gegn inn í þingið það má nú ekki bara skammast en þá er ljóst að vil ég

er notuð þegar við erum að horfa upp á það eins og hér er lagt til í fjáraukalögum í þessu heimildarákvæði það er sjöttu grein fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex að þar verði bætt inn heimild til þess að kaupa hlut reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar í landsvirkjun og svo kemur óskin um fjárheimildina upp á tuttugu og sjö milljarða króna þegar menn eru farnir að setja inn í sjöttu greinina eða heimildarákvæði atriði og kaup sem hlaupa á milljarðatugum þá hljótum við að þurfa að fara að skoða það hvernig menn eru að beita og nota þessa sjöttu grein fjárlaga

það stingur í augu og maður er ekki viss um að þetta sé eða mér finnst þetta alls ekki eðlilegt það er að í fjáraukalagafrumvarpinu er lagt til að heimild verði gefin til þess að leggja hlutafélaginu matvælarannsóknum til stofnfé hvað þýðir þetta af hverju koma menn ekki bara með upphæðir inn í fjárlög í staðinn fyrir að vera með svona opnar heimildir

ég vonast til þess að við eigum eftir að eiga góða annað verði um það góð samstaða í fjárlaganefnd þegar það er ljóst að menn eru farnir að nota þessa sjöttu grein þessa heimildargrein ansi frjálslega að það verði um það alvarleg umræða inni í fjárlaganefnd þegar þessari fjárlagavinnu er lokið hvernig menn eru að beita þessari grein

það er fjölmargt hér sem er að koma fram hér í fjáraukalagafrumvarpinu og í breytingartillögum frá meiri hluta fjárlaganefndar sem voru fyrirséð útgjöld þegar við afgreiddum fjárlögin fyrir árið tvö þúsund og sex háttvirtur þingmaður jón bjarnason kom inn á nokkur þeirra atriða hér áðan það er bara í þessu frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex er óskað eftir sextíu milljónir króna fjárveitingu til háskólans á akureyri minni hlutinn á alþingi hefur ítrekað bent á að það þurfi að auka fjárframlög til háskólastigsins og lögðu fulltrúar minni hlutans fram breytingartillögu á framlögum til háskóla í umræðum um og við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex ein þeirra tillagna var einmitt hækkun á framlagi til háskólans á akureyri um hundrað milljónir króna vegna fyrirséðs vanda sem skólinn var kominn í ríkisstjórnarmeirihlutinn á alþingi felldi þessa breytingartillögu háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson kom hér upp áðan og reyndi að drepa þeirri staðreynd á dreif með því að halda því fram að hér hafi stjórnarandstaðan verið eitthvað tvístruð í því máli það er bara alls ekki þannig ég er hérna með breytingartillögurnar frá því í fyrra ég er hér með breytingartillöguna frá því í fyrra og á henni virðulegi forseti eru allir þingmenn stjórnarandstöðunnar sem sæti eiga í fjárlaganefnd á henni eru með leyfi forseta hún er frá guðjóni a kristjánssyni einari má sigurðarsyni helga hjörvar katrínu júlíusdóttur og jóni bjarnasyni það er því ekki

virðulegi forseti mér finnst þetta vera skýrt dæmi um það hvernig skipulegar vanáætlanir ríkisstjórnarinnar eru á mjög mikilvægum fjárlagaliðum annað dæmi sem ég vil nefna virðulegi forseti er að í frumvarpinu er einnig óskað eftir tvö hundruð fjörutíu milljónir króna hækkun á óskiptan lið framhaldsskóla og núna hefur í breytingartillögum frá meiri hluta fjárlaganefndar verið bætt þar við tíu milljónum virðulegi forseti þessi upphæð tvö hundruð fimmtíu milljónir sem núna er óskað eftir kemur manni bara alls ekki á óvart heldur vegna þess að fulltrúar minni hlutans á alþingi í fjárlaganefnd lögðu til við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex að þessi liður framhaldsskólar óskipt yrði hækkaður um tvö hundruð fimmtíu milljónir króna þessi tala var ekkert úr lausu lofti gripin vegna þess að það lá fyrir í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og sex að það var með vitund og vilja menntamálaráðuneytisins verið að vanáætla nemendafjölda í framhaldsskólum landsins það eru auðvitað vinnubrögð sem hafa verið algjörlega ólíðandi í gegnum tíðina og þetta er gert ár eftir ár eftir ár virðulegi forseti þessa breytingartillögu upp á tvö hundruð fimmtíu milljónir þetta eru auðvitað ekki vinnubrögð virðulegi forseti þetta eru ekki vinnubrögð ég verð að segja það að maður hlýtur auðvitað að undrast þegar kemur að framlögum til þetta voru algjörlega þetta eru bara tvö dæmi um algjörlega fyrirséð útgjöld það var fyrirséð að

skipulega er verið að vanáætla á liði og koma síðan með þá inn í fjáraukalög virðulegi forseti það eru fleiri atriði sem ég vil nefna hér áður en ég lýk máli mínu í tillögu ríkisstjórnar nú við aðra umræðu um fjáraukalög tvö þúsund og sex er lögð til hækkun um tvö hundruð milljóna króna vegna vaxtabóta þessi fjárhæð er til komin vegna frumvarps fjármálaráðherra sem liggur fyrir þinginu um hækkun á eignaviðmiði sem liggur til grundvallar útreikningi á vaxtabótunum með þessari upphæð er ætlað að bregðast við þeirri miklu hækkun sem orðið hefur á fasteignaverði sem hefur leitt til hækkunar á eignarhlut fasteignaeigenda í húsnæði virðulegi forseti mér finnst mjög mikilvægt að benda á í þessu samhengi að hér er ekki verið að gera nóg það er mjög mikilvægt að benda á að í sumar gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu í tengslum við samkomulag sem varð milli aðila vinnumarkaðarins en í henni var kveðið á um aðgerðir til að bæta launafólki í landinu upp kaupmáttarskerðingu sem það hefur orðið fyrir meðal annars vegna hárrar verðbólgu í þessari yfirlýsingu var úrbótum á vaxtabótakerfinu lofað vegna þeirrar miklu hækkunar á húsnæðisverði sem hafði leitt til mikilla

féllu vaxtabæturnar niður hjá að því er hefur komið fram í upplýsingum í fjölmiðlum hjá um tíu þúsund launþegum núna í ár tíu þúsund launþegar fengu ekki vaxtabætur sem höfðu fengið þær á árinu áður það hefur verið áætlað og var áætlað á síðasta ári að óbreytt ástand mundi færa ríkissjóði um sjö hundruð milljóna króna í auknar tekjur það kom síðan í ljós þegar álagningarskrár höfðu verið birtar í sumar að um þrjú hundruð milljóna króna hafi ekki gengið út þrjú hundruð milljónir sem áætlaðar voru fyrir þetta ár hafi ekki gengið út og standa því eftir á þessu fjárlagaári óráðstafaðar núna er sem sagt verið að gera ráð fyrir því að bætt verði við tvö hundruð milljóna króna samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar tvö hundruð milljóna króna þannig að heildarfjárhæðin sem á að úthluta til þessara tíu þúsund sem misstu vaxtabæturnar og hinna sem fengu skertar vaxtabætur sem var líka stór hópur um fimm hundruð milljóna króna virðulegi forseti lesa hér og við höfum hana líka með hérna inni í nefndaráliti vegna þess að það skiptir máli að así hefur mótmælt þessu vinnulagi um þetta efni með leyfi forseta ætla ég bara að lesa þetta þetta er stutt og snörp ályktun án segir allt sem segja þarf ég ætla að fá að lesa hana með leyfi forseta þar segir mikil hækkun fasteignaverðs á síðasta ári leiddi til þess að vaxtabætur margra skertust verulega í tengslum við endurskoðun kjarasamninga í sumar lofaði ríkisstjórnin að leiðrétta skerðinguna jafnframt voru gefin fyrirheit um að haft yrði náið samráð við así um útfærslu leiðréttinganna nú hefur fjármálaráðherra lagt fram á alþingi frumvarp um breytingar á ákvæðum laga um vaxtabætur án samráðs við así frumvarpið sem er samhljóða tillögum sem así hafnaði í viðræðum við ríkisstjórn í sumar tryggir engan veginn leiðréttingu á þeirri skerðingu sem margir urðu fyrir vegna hækkaðs fasteignaverðs miðstjórn así lýsir furðu sinni á þessum vinnubrögðum og krefst þess að ríkisstjórnin standi við gefin loforð virðulegi forseti þarna er alveg ljóst að así telur að verið sé að svíkja samkomulag sem gert var um fullt samráð hvað þessi mál varðaði það er auðvitað mjög alvarlegt og mikilvægt að taka það upp hér þegar við erum að ræða þær fjárhæðir sem eiga að fara til þessara breytinga á vaxtabótunum sem lagðar eru til hér í þinginu það er alveg ljóst virðulegi forseti að fyrir utan þessar skerðingar sem fólk hefur orðið fyrir út af breyttu eignaviðmiði þá er það alveg ljóst að ríkisstjórnin heldur enn áfram að skerða vaxtabæturnar eftir stendur að ríkisstjórnin hefur þegar og ef þessar tvö hundruð milljónir hafa verið samþykktar þá hefur ríkisstjórnin skert vaxtabætur frá árinu tvö þúsund og þrjú um einn komma tvo milljarða króna á verðlagi dagsins í dag í nefndarálitinu bendir minni hluti fjárlaganefndar á að líklega hafi vaxtabæturnar aldrei frá því að vaxtabótakerfið var tekið upp verið mikilvægari fyrir íslensk heimili en nú þegar há verðbólga leggst á húsnæðislánin í gegnum verðtrygginguna og það hefur auðvitað þyngt verulega róður íslenskra heimila það er mikilvægt er að halda því til haga vegna þess að ég nefndi hér áðan tvo liði sem minni hlutinn hafði lagt fram breytingartillögur við við umræðu um fjárlög fyrir árið tvö þúsund og sex sem síðan líta dagsins ljós hér í tillögum

að þá finnst mér mikilvægt að halda því til haga að fulltrúar minni hlutans lögðu til við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex að vaxtabæturnar yrðu hækkaðar um sex hundruð milljóna króna bæði til að mæta þeirri skerðingu sem var fyrirséð og menn eru að reyna að bjarga fyrir horn núna með allt allt allt of lágum hækkunum á eignaviðmiðinu og í ósamkomulagi við así að þá var þetta framlag bæði ætlað til þess og til þess að hækka aftur og koma með til baka þær skerðingar sem þessi ríkisstjórn hefur staðið fyrir á vaxtabótunum á undanförnum árum virðulegi forseti það er leitt til þess að hugsa og leitt um það að tala að hér er ekki um neitt annað að ræða en svik á svik ofan svik við heimilin í landinu og svik við launþega í landinu virðulegi forseti það er ýmislegt fleira í þessu frumvarpi sem væri ástæða til að gera athugasemdir við þær athugasemdir bíða þó þriðju umræðu þegar allar breytingartillögur ríkisstjórnar og meiri hluta fjárlaganefndar liggja fyrir og heildarmynd er komin á frumvarpið má þar nefna að stór og mikilvægur kafli stendur eftir óræddur algjörlega sem eru þeir liðir sem snúa að fjárframlögum til heilbrigðisstofnana meiri hluti nefndarinnar hefur ákveðið eins og háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson greindi frá hér áðan að geyma þá umræðu í nefndinni þar til eftir þessa annarrar umræðu og þá fyrir þriðju umræðu þannig að það eru stórir hlutar enn þá óræddir ég furða mig samt á því að hér hafi engu að síður verið lagðar fram breytingartillögurnar fyrir aðra umræðu af meiri hlutanum en ég vona þó að við eigum eftir að eiga um það gott samstarf að fara í gegnum heilbrigðisstofnanirnar og öldrunarstofnanir og að þar verði gerð góð bragarbót á virðulegi forseti ég vil segja hér í lokin að það hefur margoft verið bent á að til þess að fjárlaganefnd hafi þá yfirsýn sem nauðsynleg er verði að tryggja að við afgreiðslu fjárlaga og fjáraukalaga liggi fyrir áætluð fjárhagsstaða stofnana við lok hvers árs á þessu hefur verið mikill brestur og við höfum gagnrýnt það ítrekað og eins og ég kom inn á áðan er það mjög tilviljanakennt hvernig og hvort og hvenær þá slíkar upplýsingar eru lagðar fyrir nefndina vil ég nefna það hér að slíkar upplýsingar ættu auðvitað að vera fylgiskjal með fjárlagafrumvarpi svo staða afla stofnana liggi fyrir við afgreiðslu þess í stað þess að vera að fara tilviljanakennt í leiðréttingar eins og gert er nú á þessi staða auðvitað að liggja fyrir svo hægt sé að fara heildrænt yfir málin og allar stofnanir sitji við sama borð í þeim efnum og staða þeirra sé uppi á borðinu þegar menn er að ræða þetta mikilvæga frumvarp sem fjárlagafrumvarpið er eftirlitshlutverk fjárlaganefndar er gríðarlega mikilvægt framkvæmd þessa eftirlits hefur þó verið lítil sem engin og teljum við það allri fjárlagavinnu alþingis til mikils vansa blekkingarleikur með fjárlög hefur einkennt þá ríkisstjórn sem nú situr og því miður hefur meiri hluti alþingis ekki viljað efla eftirlitshlutverk alþingis með framkvæmdarvaldinu meðan svo er má búast við heldur marklitlum fjárlögum áfram sem einungis er ætlað að bregða upp óraunhæfum glansmyndum af stöðu ríkissjóðs í staðinn fyrir að birta raunveruleikann eins og hann er og ræða raunveruleikann eins og hann er það er mikilvægt alltaf það er líka mikilvægt háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson á kosningaári þá er mikilvægt að við ræðum líka þó að það séu að koma kosningar er mjög mikilvægt að alþingismenn sem bera mikla ábyrgð ræði raunveruleikann eins og að nákvæmlega er og kippi niður glansmyndunum vegna þess að það skiptir máli fyrir fólkið í landinu í stað þess að fara í einhvern skrautbúning rétt fyrir kosningar virðulegi forseti ég hef lokið máli mínu og hef greint frá nefndaráliti minni hlutans í fjárlaganefndinni eins og áður sagði eru auk mín á þessu nefndaráliti þeir háttvirtir þingmenn einar már sigurðarson helgi hjörvar guðjón arnar kristjánsson og jón bjarnason